Monsieur le Président, je pense que nous sommes tous d'accord sur cette question dans un monde idéal il n'y aurait pas besoin de recherches sur les animaux. Mais la réalité que nous connaissons c'est que nous vivons dans un monde qui souffre, où des hommes, des femmes, des enfants, malades, sont en attente de traitement et donc des résultats de cette recherche, qui est vitale, qui est cruciale. C'est pourquoi nous devons soutenir l'excellent compromis obtenu par Mme Jeggle, de la commission de l'agriculture, et le Conseil. L'accord limite et cela a été dit au maximum la souffrance animale, tout en ne freinant pas cette recherche, qui est vitale pour des millions de patients en Europe et dans le monde.

On ne nous demande pas ici, dans ce texte, de choisir entre les souris et les hommes cette directive protège les patients et les animaux.